Pourquoi alors la communauté internationale, et surtout la coalition du même nom, ne traite t elle pas de la même façon la lutte contre Daïch en Iraq et en Syrie?

Il y a urgence à réagir et il faut dire haut et fort, notamment à la Turquie, que ses atermoiements ne sont pas de mise et qu'elle ne peut prétendre entamer un processus de paix avec le PKK et refuser toute aide à leurs amis syriens. Il faut que les armes, comme tous les combattants et les combattantes kurdes, et pas seulement les pechmergas iraquiens, puissent passer la frontière réellement, au seul endroit où c'est possible, c'est à dire la Turquie. Pour le moment, ce ne sont largement que des mots. Nous ne pouvons pas, tantôt saluer le courage des Kurdes, tantôt les traiter de terroristes en fonction des intérêts internes en Turquie. Il est temps de demander la sortie du PKK des organisations terroristes de l'Union, y compris pour aider au processus de paix en Turquie.

Il faut réagir vite pour éviter un second Mossoul.